lo importante es lo que significa este tratamiento, la actitud que demuestra en cuanto a lo que es prioritario. No creo que nadie dude de que el programa Daphne ha sido un éxito desde su lanzamiento en 1997 ni de que la Comisión tiene que aportar soluciones concretas y ser más concisa a la hora de explicar las mejoras introducidas en términos de transparencia y de difusión de los resultados. Pero a mí me parece que una de las cuestiones clave en la que debemos incidir es que muchos de estos fondos ―respecto de los que la señora Jourová ya nos ha explicado bastante detalladamente cómo se van a aplicar, cómo se van a destinar por partes―

Me gustaría también recordar y decir de nuevo que no nos vamos a cansar de pedir a la Comisión que, sin más dilación, proceda a la firma y ratificación del Convenio de Estambul. Según se me ha informado, la Comisión ha elaborado recientemente un estudio en el que se confirma que se trata de un trámite sencillo y viable. Por tanto, pido hoy, por favor, que se informe a este Parlamento de la fecha concreta en la que la Unión Europea va a proceder a firmar y ratificar el Convenio de Estambul.